Szczególnie niepokoją próby wykorzystywania potencjału finansowego i militarnego poszczególnych państw dla realizacji wspólnotowych inicjatyw wojskowych. Niemal wszystkie kraje Unii podejmują współpracę w powyższym zakresie w ramach członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim.

Również z ekonomicznych względów należy prowadzić politykę pogłębiania więzów w ramach sojuszu, zamiast planować, tworzyć i utrzymywać alternatywne instytucje, jak choćby unijne dowództwo operacji. Kraje członkowskie legitymują się wieloletnim doświadczeniem w zakresie wspólnych działań sojuszniczych oraz misji wojskowych.